bon message. Que les visiteurs soient testés, qu'ils soient masqués, moi je n'ai pas la solution ici, mais ce que je sais, c'est que nos aînés meurent autant de tristesse et de solitude que de la maladie. Et si je peux conclure un rien hors du sujet, je trouve qu'ils sont les grands oubliés de nos politiques